Monsieur le Président, nous passons énormément de temps à préparer ces urgences dans des réunions qui cherchent à obtenir un consensus sur l'ensemble des bancs politiques. Je trouve assez regrettable que certains groupes constituent des majorités de circonstance et redéposent des amendements qui nient les résolutions communes et donc les engagements pris par les personnes qui travaillent avec nous dans ces réunions conjointes et qui démolissent les résolutions que nous avons élaborées ensemble. Je trouve cela assez dramatique et assez dommage pour le travail que nous avons l'habitude de faire tous ensemble, à l'intérieur de cet hémicycle, et notamment pour la préparation de ces réunions du mardi après midi, où nous ne sommes pas si nombreux à être présents.